Hvala lepa predsedujoči, kolegice in kolegi! Še poseben pozdrav gostom na balkonu! Jaz ne bom pesniško navdahnjena, tako kot je bila kolegica pri prejšnjem zakonu. Tudi ne nameravam ponavljati tistega, kar piše v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ker ste to danes že slišali, verjetno pa boste to še slišali v nekaterih drugih stališčih poslanskih skupin. Je pa, spoštovani, ta sprememba pomembnejša kot si v tem državnem zboru nekateri predstavljate. Njen vpliv je širši in je tudi v nasprotju z vašimi obljubami, koalicija, ki ste jih zapisali v koalicijski pogodbi, in tudi z besedami vašega ministra, da je potrebno javne uslužbence, ki izkazujejo svojo učinkovitost in sposobnost, primerno nagraditi. Gre za vprašanje, ali želimo učinkovito javno upravo in motivirane ljudi, ki znotraj nje delujejo. Zakaj pravzaprav pri tem predlogu zakona gre? S prvim januarjem dva devetnajst bi morala v veljavo ponovno stopiti uredba, po kateri bi bili javni uslužbenci upravičeni do polnega izplačila povišane plače, v skladu z doseženim napredovanjem v višji plačilni razred. To pa se ne bo zgodilo. Danes se začasni ukrep, v katerega smo bili prisiljeni v času gospodarske krize in nujnega varčevanja, pretvarja v trajnega. Pri tem se opušča prej veljavna vezanost, da ukrep velja do dosega javnofinančnih okoliščin oziroma dosežene stopnje gospodarske rasti. Kljub temu da danes javnofinančna slika to omogoča, ne nazadnje se vlada, kadar je le mogoče, pohvali, da beležimo visoko gospodarsko rast in da je državnofinančna kašča polna, pa javni uslužbenci, razen izjem, ki ste si jih zamislili, ne bodo mogli napredovati in pridobiti tistega, kar si zaslužijo in je bilo tudi obljubljenega. Argument, da je bil podpisan sporazum s sindikati, še ne pomeni, da gre za dobro ali pametno rešitev. Ne nazadnje sporazuma niso podpisali prav vsi sindikati, predvsem tisti ne, ki predstavljajo zaposlene na področjih, kjer kadrovska slika ni le slaba, temveč zaskrbljujoča. S to spremembo zakona oziroma s predlaganim ukrepom, da izplačil iz naslova v napredovanja ne bo, naj bi prihranili okoli petdeset milijonov evrov. Prepričana sem, da v korist učinkovite in motivirane javne uprave, vlada varčuje na napačni strani. Sposobni pogajalci bi lahko ta sredstva zagotovili že znotraj sporazuma s sindikati, ki je težek okoli dvesto devetindvajset milijonov evrov. In ne nazadnje, če vemo, da država na primer zaradi neimplementacije direktive Evropske unije v en sam zakon - bog ve, koliko takšnih zakonov še imamo - plačuje že več kot leto dni kazen na dan okoli osem tisoč evrov, osem tisoč evrov na dan, ali pa še več, spoštovani, da smo zaradi neustreznega načina in prepozne prodaje NLB izgubili kar štiristo milijonov evrov, so tovrstna varčevanja v posmeh predvsem tistim, ki so z novim letom pričakovali, da se obljubljeno izpolni. In na koncu v odgovor in poduk vsem tistim poslankam in poslancem, ki ob zakonskih predlogih Slovenske demokratske stranke kot mantro ponavljate, da so naši predlogi zakonov slabi, neceloviti in nesistemski. Pa poglejmo, ta predmetni zakon sprejemamo kar po nujnem postopku, čeprav gre za zelo pomembno vprašanje. Zakon enkrat je sistemski, drugič ni sistemski. Naslednjič, pri vašem vloženem amandmaju ste navedli, da je k predlogu zakona priložena izjava o stopnji usklajenosti, pa te sploh ni bilo. Ker lastnih amandmajev sploh ne berete, tega niste niti opazili in sem vas na to morala opozoriti jaz. Izjavo smo potem kasneje pridobili. V zadregi, ki ste jo ob tem občutili, ko ste priznali, da vam amandmaje, pod katerimi ste podpisani vi, koalicijski poslanci, piše kar vlada sama. Kdo bo že plačal tega uslužbenca? Toliko, spoštovani, o vaših predlogih pristopu in delovanju. Toliko o drugačni politiki, ki ste jo obljubljali.